Herr Präsident! Es ist gut, dass sich unser Parlament im Rahmen dieser Entschließung zur anstehenden Vierten Überprüfungskonferenz der Konvention über spezielle konventionelle Waffen mit dem Thema der weltweiten Ächtung von Streumunition auseinandersetzt.

Aus meiner Sicht spiegelt die Entschließung zwei europäische Kernforderungen wieder, die sich an die Hohe Beauftragte und die Mitgliedstaaten für ihre Teilnahme an der Vierten Überprüfungskonferenz richten das Festhalten am Kernbestand der erreichten Ächtung im Rahmen des Übereinkommens über Streumunition und das Festhalten an der weltweiten Ächtung von Streumunition. Lassen Sie mich zunächst das zentrale militärisch operative Argument für den Einsatz von Streumunition gegen das politisch humanitäre Argument für die weltweite Ächtung abwägen. Rein militärisch operativ betrachtet, handelt es sich bei Streumunition um eine der wirksamsten konventionellen Waffen, da durch einen geringen Mitteleinsatz ein großer räumlicher Wirkungsradius erzielt wird. Der Einsatz von Streumunition erfolgt gegen militärische Ziele wie Straßen, Landebahnen oder relevante Infrastruktur allgemein. Das ist die rein militärische Sichtweise, die jedoch vor der politisch humanitären Beurteilung dieser Munitionsgattung in den Hintergrund zu treten hat. Aus dieser Sicht muss die weltweite Ächtung von Streumunition verstärkt fortgesetzt werden, wie sie im Rahmen des Übereinkommens verfolgt wird. Das fatale Problem der Streumunition liegt darin, dass der Einsatz häufig mit einer aus humanitärer Sicht nicht akzeptablen hohen Blindgängerrate einhergeht. Diese eingesetzte Munition weist teilweise 15 Blindgänger auf. Vor der Problematik dieser hohen Rate steht aktuell auch die libysche Gesellschaft, weil, wie Frau Ashton bereits im April berichtete, von Seiten der Kräfte Gaddafis auch Streumunition eingesetzt wurde. Die hohe Blindgängerrate im Zielgebiet erweist sich als klare Bedrohung der Zivilbevölkerung in Post Konflikt Situationen, da nicht detonierte Munition auch eindeutig nicht mehr der Bekämpfung von Kombattanten dient. Die humanitäre Bedrohung durch eine hohe Blindgängerrate kann sich auch als eine große Hypothek beim schnellen Wiederaufbau und einer raschen wirtschaftlichen Erholung erweisen. Aus meiner Sicht kann dies nur bedeuten, dass am Übereinkommen über Streumunition als dem internationalen Standard zur weltweiten Ächtung von Streumunition festgehalten wird und sich die EU und ihre Mitgliedstaaten entsprechend dafür einsetzen. Es ist in diesem Rahmen auch gut, dass die EU ihre Maßnahmen verstärkt, Drittstaaten bei der Vernichtung von Splittermunitionsbeständen zu unterstützen und die negativen humanitären Effekte des Einsatzes von Splittermunition dadurch zu lindern.